Au moment où nous avons l'ambition d'atteindre un compromis contraignant à l'échelle planétaire lors du sommet de Paris la COP21 nous disposons là d'un premier signal positif de la part de l'Europe nous sommes prêts à nous mettre sérieusement au service d'une économie à faible intensité de carbone.

J'aurais, personnellement, souhaité aller plus loin, en demandant l'inclusion des facteurs ILUC dans les critères de durabilité des agrocarburants ou encore en imposant des objectifs contraignants pour les biocarburants vertueux.

L'essentiel est là l'Europe reconnaît enfin que les agrocarburants ne sont pas une réponse au changement climatique.